Paní předsedající, já bych chtěla zdůraznit, že tato zpráva je velmi důležitá, protože pro Evropskou unii je Čína důležitým partnerem a my si musíme definovat náš vztah k Číně. Čína se rozvíjí a zaujímá konstruktivnější postoj vůči světovým problémům, také vůči životnímu prostředí a změnám klimatu.

Tato zpráva ale také připomíná, že pod vedením současného prezidenta Si Ťin pchinga se projevuje čínská vláda jako více asertivní jak v domácí, tak v zahraniční oblasti. Uznává více význam univerzální povahy lidských práv, avšak výsledky zatím nejsou takové, jaké bychom chtěli, zejména ve vztahu k náboženským menšinám, ať už jsou to křesťané, anebo k situaci v Tibetu, kde dochází dále k poškozování životního prostředí a ke kulturnímu i politickému útlaku.